Wir haben heute wieder mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte als vor Beginn der Krise. Wir haben mit der PESCO einen ersten wesentlichen Schritt in Richtung Verteidigungsunion geschafft. Ja, es gibt immer noch viele Dinge, die schlecht laufen und die wir besser machen müssen. Aber wir sollten uns auch trauen, auf gemeinsame Erfolge unserer Politik in der Öffentlichkeit hinzuweisen.

Ich wünsche mir einen aufgewerteten EU Haushalt für Investitionen mit europäischem Mehrwert. Ich wünsche mir einen Wirtschafts und Währungskommissar mit neuen Kompetenzen. Ich wünsche mir eine Stärkung des Konditionalprinzips mit einer verbesserten Berücksichtigung der länderspezifischen Empfehlungen. Ich wünsche mir eine realistischere Bewertung von Staatsanleihen. Ich wünsche mir einen europäischen Währungsfonds, der dann entsprechend auch Schlagkraft entfalten kann. Ich wünsche mir eine Weiterentwicklung des Kohäsionsfonds und der bestehenden Zahlungsbilanzfazilität für Nicht Euro Staaten, damit wir wirklich Zukunftssicherung und Krisenvorbeugung gemeinsam vorantreiben können.

1. Januar das Hochfest der Gottesmutter Maria.